Desde la Comisión de Transportes y Turismo, yo querría recordarle a la Comisión y al señor Šemeta, concretamente, que lo que se nos propone en un momento de crisis —digamos— total, económica, financiera, pero también de la industria europea, es la creación de un mercado en el que la Unión Europea todavía no es líder y del que, además, dependemos, yendo a remolque de otras experiencias y de otras tecnologías. Se trata de crear un mercado —el de los biocombustibles— a expensas de otro en el que la Unión Europea sí que es líder indiscutible y donde estamos exportando cada vez más a países como los Estados Unidos o la India. Es evidente el liderazgo de la Unión Europea en la tecnología del diésel, en el que llevamos invertidas enormes cantidades en innovación, en la generación de vehículos y motores más eficaces, más silenciosos, menos contaminantes, con menos consumo.